forseti þetta er sögulegur dagur að ýmsu leyti sögulegur vegna þess að hér er verið að mæla fyrir tillögu til þingsályktunar þar sem þess er farið á leit að alþingi samþykki að ríkisstjórnin gangi til samninga um aðild íslands að evrópusambandinu og leggi síðan niðurstöðuna í formi aðildarsamnings í dóm þjóðarinnar þessi dagur er líka sögulegur að öðru leyti hér hefur í upphafi þessa þingfundar verið lögð fram tillaga undir forustu háttvirts þingmanns sigmundar davíðs gunnlaugssonar tillaga sem lögð er fram af framsóknarflokki og sjálfstæðisflokki þar sem í reynd er verið að leggja til að sama leið sé farin þar er einungis verið að leggja til að málaumbúnaðurinn verði svolítið öðruvísi og það verði gert síðar á þessu sumri ég fagna þessu vegna þess að þetta sýnir mér að það er hægt á þessu þingi að ná samstöðu í gegnum samráð um mjög mikilvæg mál þetta skiptir máli allir flokkar ættu þess vegna að fagna því frú forseti að í greinargerð með þeirri tillögu sem ég er að mæla fyrir kemur einnig fram að ríkisstjórnin hyggist leggja fram frumvarp um framkvæmd þeirra mála sem eru þess eðlis að þeim ber að ráða til lykta með þjóðaratkvæðagreiðslu ég hygg að með framlagningu þeirrar tillögu sem ríkisstjórnin stendur fyrir og tillögu þeirra tveggja flokka sem hér hafa lagt fram aðra tillögu á þessu morgni liggi það alveg ljóst fyrir á hinu háa alþingi að umsókn um aðild að evrópusambandinu er svo stórt mál og varðar stefnu íslands um svo langa framtíð að

nema það sé gengið til samninga og niðurstaða fáist í þeim hagsmunamálum sem mestu varðar það má því segja

þessari tillögu eru raktir þeir grundvallarhagsmunir sem íslendingar þurfa að sækja og verja og þeir verða grunnur þeirra markmiða sem verða sameiginlega mótuð áður en íslendingar munu ganga til samninga ég hygg að það hafi komið fram hjá öllum að þar skipti langmestu varðstaða og forræði yfir auðlindum á lands og sjávar í greinargerðinni er þetta rakið þar er sagt skýrum orðum að tryggja verði forræði þjóðarinnar yfir fiskveiðiauðlindinni yfir auðlindum í vatni og orku og sömuleiðis er lögð skýr áhersla á að það þurfi að tryggja íslenskan landbúnað á grundvelli fæðu og matvælaöryggis því er slegið föstu af hálfu ríkisstjórnarinnar að unnið verði að því að skapa íslenskum fyrirtækjum og atvinnulífi vaxtarhvetjandi og sem jákvæðast umhverfi en það er sömuleiðis sagt afdráttarlaust að það verði að standa vörð um réttindi launafólks um vinnurétt og tryggja lýðræðislegan rétt til að stýra almannaþjónustu á félagslegum forsendum ég vek líka eftirtekt háttvirtra þingmanna á því að þar er tekið fram að samhliða viðræðum um hugsanlega aðild eigi að kanna hvort það sé unnt að ná fram samstarfi í gjaldmiðilsmálum til að styðja við gengi krónunnar þetta frú forseti eru þeir grundvallarhagsmunir sem við þurfum að standa fast á í þessu máli og þeir eru í samræmi við það sem allir stjórnmálaflokkar hafa reifað í stefnumótun sinni varðandi nánari tengsl við evrópu rauði þráðurinn í málflutningi allra flokka sem allir hafa á þessu ári fjallað um málið er varðstaða um auðlindir fari svo að gengið verði viðræðna um aðild það er mér fagnaðarefni að um þetta er alger samstaða milli flokka menn geta svo velt því fyrir sér hvort það sé tímabært að sækja um aðild núna mér virðist að sú skoðun sé að ná meira fylgi en áður og þá vísa ég til þeirrar þingsályktunartillögu sem kynnt var af frú forseta að hér hefði verið lögð fram af tveimur flokkum sem standa utan ríkisstjórnar ég tel að það sé tímabært af mörgum ástæðum að láta einmitt núna reyna á umsókn í fyrsta lagi má færa mjög sterk rök fyrir því að þjóðin vilji fá að segja sitt álit og stjórnmálaflokkarnir hvaða afstöðu sem þeir hafa til e s b virðast vera á þeirri skoðun að hún eigi að fá það samanber þá staðreynd að nú liggja fyrir þingsályktunartillögu sem fluttar eru með fulltingi fjögurra stjórnmálaflokka einmitt til að gefa þjóðin færi á að tjá þennan vilja sinn í öðru lagi hefur samfélagið tekið þátt í djúpstæðri umræðu um kosti og galla aðildar og upptöku evrunnar það má segja að lokasprettur nýliðinna kosninga hafi að töluverðu leyti snúist um það háskólasamfélagið hefur rætt þetta í þaula así hefur tekið þetta mál fast að brjósti sínu ég hygg að segja megi að allt aðildarfélög samtaka atvinnulífsins hafi mótað mjög ítarlega stefnu um þetta við vitum það líka að tvær nefndir skipaðar einvalaliði stjórnmálaflokka og atvinnulífs hafi á síðustu árum og missirum fjallað um þetta mál og dregið saman óhemjumagn gagna og þokað umræðunni mjög áfram þannig að segja má að íslendingar hafi sem samfélag tekið mjög öflugan og mikinn þátt í þessari umræðu í þriðja lagi hafa allir íslensku stónrmálaflokkarnir lokið ítarlegri umræðu um málið í sínum stofnunum hver og einn einasti þeirra hefur tekið tengsl okkar og evrópu til umfjöllunar á sínum landsfundum og mótað ítarlega stefnu um það hverjir grundvallarhagsmunir íslendinga eiga að vera þannig að ég get ekki annað en dregið þá ályktun að íslensku stjórnmálaflokkarnir séu ákaflega vel nestaðir í þessa umræðu

að nákvæmlega núna stendur íslenska þjóðin á krossgötum við höfum saman gengið í gegnum mestu erfiðleika sem hafa dunið yfir íslenska þjóð og við erum byrjuð að byggja upp hið nýja ísland einmitt þá tel ég að sé tímabært og nauðsynlegt að þjóðin sjálf taki ákvörðun um það hvert ber að stefna ég held að við sem erum í þessum sal þó við kunnum að vera ósammála um evrópusambandið þá held ég að við getum verið sammála um að umræðan hefur leitt mjög skýrt fram andstæð sjónarmið við þekkjum öll sjónarmið þeirra sem styðja aðild og þeirra sem eru á móti hvoru tveggja sjónarmiðin hafa lögmætt gildi og eiga rétt á sér í umræðunni andstæðingar aðildar telja að í aðild felist óviðunandi afsal á fullveldi þeir óttast að gangi ísland í evrópusambandið verði ómögulegt að losna þaðan aftur og þeir telja að það sé ekki hægt fyrir ísland að ganga í sambandið nema fá einhverjar varanlegar undanþágur frá regluverki sem ómögulegt sé að fá samkvæmt reglum sambandsins andstæðingarnir álíta sömuleiðis að íslendingar verði að gefa eftir forræði yfir auðlindum ekki síst í hafinu og því er haldið fram að fiskimiðin muni komast í hendur útlendinga til frambúðar

ég nefni vitaskuld líka málefni landbúnaðar því er haldið fram að hann mundi eiga erfitt uppdráttar innan evrópusambandsins efnahagslegum grundvelli greinarinnar yrði stefnt í hættu og íslendingar yrðu öðrum þjóðum háðir í tengslum við þetta hafa menn rakið það ekki síst háttvirtir þingmenn framsóknarflokksins að ef við gengjum inn kynnu varnir gegn smitsjúkdómum að bresta þannig að fæðuöryggi þjóðarinnar yrði ótryggt þetta eru helstu rökin sem eru gegn allir vita það hvar ég stend í þessu máli ég hef aldrei dulið mína afstöðu ég hef verið eindreginn og sannfærður evrópusinni eins og svo margir félagar mínir í

þannig að það kemur engum á óvart að ég er ekki sammála þessum röksemdum sem ég var að telja fram gegn evrópusambandinu ég tel hins vegar að það sé málefnalega rétt af mér að nefna það með rækilegum hætti vegna þess að þau eiga lögmætt erindi í umræðunni ég tel hins vegar að aðild feli ekki í sér afsal á auðlindinni og þegar um sjávarútveg og landbúnað er að tefla hefur sambandið gefið skýr fordæmi í tengslum við mikilvæga hagsmuni nýrra aðildarríkja sem sýna það svart á hvítu að það er hægt að semja um sérlausnir á ýmsum mikilvægum úrlausnarefnum umræðurnar um breytingar á sameiginlegu fiskveiðistefnunni í nýrri grænbók renna stoðum undir það við höfum í gegnum fréttir fylgst með því allra síðustu daga og við höfum séð það á fundi sjávarútvegsráðherra evrópusambandsins sem voru að funda fyrir tveimur þremur dögum þar er beinlínis tekið undir sjónarmið íslendinga um það að færa hið miðstýrða vald varðandi stjórn fiskveiða frá brussel út til aðildarlandanna og í þeim efnum eigum við mikilvæga bandamenn þetta er mál sem hefur verið í þróun síðustu ár og við sjáum núna að eru að renna í ákveðna fyllingu og það skiptir okkur verulegu máli hvað landbúnaðinn varðar tel ég að miðað við þær breytingar sem líklegt er að verði á umhverfi landbúnaðarins í tengslum við þá samninga sem fyrirhugaðir eru á vegum alþjóðaviðskiptastofnunarinnar á næstu árum þá tel ég að íslenskum landbúnaði kunni að vera betur borgið á næstu árum innan e s b heldur en utan ég þori að fullyrða það hér en það mun þingnefndin sem fær þetta til rannsóknar ég vil eigi að síður segja að ég tel til dæmis að þeim hefðbundnu greinum landbúnaðar sem okkur hefur svo verið umhugað um eins og sauðfjárrækt og mjólkuriðnaði verði ekki verr borgið innan e s b en utan og sauðfjárræktinni raunar betur um sjávarútveg sem auðvitað skiptir verulega miklu máli fyrir okkur og eru grundvallarhagsmunir þá sýnir reynslan að evrópusambandið hefur alltaf verið reiðubúið til

og þetta eru auðvitað rök fyrir því að við eigum að láta reyna á samning heldur en standa álengdar hjá og telja að við munum ekki fá eitthvað sem við höfum ekki látið á reyna ég vil hins vegar segja það frú forseti að meðal sterkustu raka fyrir aðild vitaskuld sá efnahagslegi ávinningur sem ég sé að í henni felst bæði til skemmri og lengri tíma ég vil segja það alveg skýrt að aðild er engin töfralausn hún er engin allsherjarlausn sem losar okkur við öll þau vandamál sem við höfum eins og með því að smella fingri en ég tel hins vegar að hægt að færa verulega sterk rök að því að aðild muni renna styrkari stoðum undir efnahagslífið og hún stuðli að því sem við þurfum svo ríkulega á að halda auknu trausti á íslenskt atvinnu og efnahagslíf og ég tel líka að í þeirri óvissu sem ríkir núna um það hvert við íslenska þjóðin íslenska þingið vill stefna þá mundi umsókn draga verulega úr þeirri óvissu og ég vísa til þess líka að í stefnuræðu sinni um daginn færði hæstvirtur forsætisráðherra gild rök fyrir því að umsókn mundi að öllum líkindum mjög skjótlega hafa styrkjandi áhrif á gengið hvað er það sem háttvirtur þingheimur hefur verið að ræða um úr þessum ræðustól frá því að þing kom saman í vor eitt af því er sú nauðsyn sem íslenskum fyrirtækjum og íslenskum heimilum er á því að fá stöðugan gjaldmiðil og af þeirri nauðsyn beri að losna við verðtrygginguna þetta er leið til þess ég dyl ykkur þess ekki heldur að fyrir mér sem fyrrverandi atvinnuráðherra eru það sterk rök sem ég fann á eigin hljóðhimnum meðan ég var í forustu í iðnaðarráðuneytinu næstum því vikulega að aðild og upptaka evrunnar mun greiða erlendri fjárfestingu leið inn í samfélagið á sama tíma og það er óhjákvæmilegt að innlendar fjárfestingar munu minnka vegna þess að heimili og fyrirtæki munu vera að berjast við það að borga sínar skuldir það er mín skoðun að aðild að evrópusambandinu mundi verulega hvetja til verulegra fjárfestinga hér á landi og það er skoðun mín og míns flokks samfylkingarinnar að við þurfum á erlendra fjárfestingu að halda til að vinna bug á atvinnuleysinu það hlýtur að skipta okkur máli og ég spyr háttvirtir þingmenn hver getur annað en horft á þau rök að miðað við vaxtamuninn sem er að lágmarki milli okkar og evrunnar gæti upptaka hennar lækkað vaxtabyrði íslenskra fyrirtækja um hundrað þrjátíu milljarða á ári aðild og upptaka evrunnar gæti lækkað vaxtabyrði vaxtagreiðslur íslenskra heimila um sextíu milljarða á ári eftir tíu ár gæti lækkað sömuleiðis greiðslubyrði vegna vaxtagreiðslna ríkisins um þrjátíu til fjörutíu milljarða á ári þetta er tvöfalt meira en það sem þingheimur mun glíma við á næstu dögum til að skera niður í ríkisfjármálum háttvirtur

hafa aðra skoðun heldur en ég mínar skoðanir eru ekki heilagar og reynslan sýnir líka að þær eru heldur ekki alltaf réttar ég held hins vegar að við getum ekki skorið úr því hvort ég eða háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson kunnum að hafa rétt fyrir okkur með vangaveltum héðan úr stóli alþingis eina leiðin til að skera úr þessu er sú að láta á það reyna hvað íslendingum í krafti sinnar sérstöðu stendur til boða hver ávinningurinn er og hver fórnarkostnaðurinn verður í samanburði við hann það er sú leið sem við skuldum íslensku þjóðinni ef íslenska þjóðin kemst síðan að þeirri niðurstöðu að samningur sé henni óhagkvæmur þegar allir hagsmunir eru metnir þegar öll lóð eru á vogarskálum vegin þá mun íslenska þjóðin einfaldlega hafna samningnum í atkvæðagreiðslu en það er réttur hennar að fá að standa frammi fyrir þessum möguleikum fá að taka afstöðu til þeirra og segja já eða nei ég tel að það sé hlutverk okkar löggjafans og framkvæmdarvaldsins í sameiningu að búa málið í hendur þjóðarrétti svo hún geti sjálf tekið upplýsta ákvörðun og það er einungis hægt að leggja málin í dóm hennar með því að ganga til hennar við evrópusambandið semja um hvert einasta mál af íslensku harðfylgi og leggja svo niðurstöðuna fyrir í þjóðaratkvæði en ég segi það alveg hiklaust sem umhverfisráðherra að í því máli er ekkert gefið fyrirfram ég vil einungis segja það sem utanríkisráðherra þú ert ekki enn þá

að það er ekkert gefið fyrir fram í þessu niðurstaðan verður einungis metin á grundvelli samningsniðurstaðna og það er þess vegna sem leiðtogar þjóða sem hafa sótt um hafa sett fram sterka fyrirvara heima fyrir alveg eins og þáverandi móðir noregs forsætisráðherrann gro harlem brundtland gerði í frægri ræðu og alveg eins og gert er í greinargerð með þeirri tillögu sem við erum að ræða það má svo velta því fyrir sér hvort sú leið sem hér er lögð til sé ásættanleg fyrir þá stjórnmálaflokka sem eiga sæti á alþingi ég tel að ef yfirlýsingar leiðtoga flokkanna eru skoðaðar þá sé svo ég tel að bæði borgarahreyfingin sem er nýja aflið hérna hefur lýst því skýrt yfir að hún sé reiðubúin til að styðja þessa aðferð svo fremi sem ákveðnum lýðræðislegum skilyrðum sé fullnægt ég hef lýst því yfir að ég mun gera allt mitt til þess að uppfylla þau skilyrði vegna þess að ég er þeim sammála framsóknarflokkurinn hefur á sínu flokksþingi samþykkt mjög merka tillögu í kjölfar þess að tillögu á því þingi um tvöfalda atkvæðagreiðslu var hafnað og þar sagði flokkurinn að hann vildi gjarnan að sótt yrði um aðild á grundvelli tiltekinna skilyrða og niðurstaðan borin undir þjóðina aðferðafræðin er sú sama og í þeirri tillögu sem hér liggur fyrir af minni hálfu það er enginn grundvallarmunur til dæmis á þeim viðhorfum sem sett eru þar fram sem skilyrði og því sem er að finna í þeirri tillögu sem hérna er og framsóknarflokknum aðeins til hugarhægðar vil ég segja það líka að ég hef hvergi lesið betri texta um það hvernig semja beri við evrópusambandið heldur en einmitt í þeim texta sem fyrrverandi formaður flokksins jón sigurðsson skrifaði á pressuna í síðustu viku og ég segi það alveg skýrt að þeir fyrirvarar sem koma fram í ályktun framsóknarflokksins ég get skrifað undir svo að segja hvert þeirra hvað sjálfstæðisflokkinn varðar liggur fyrir mjög skýr afstaða formanns hans og formanns þingflokksins til einmitt þeirrar leiðar sem er lagt til að hér verði farin í grein sem þeir skrifuðu saman í fréttablaðið fyrir nokkru segja þeir skýrum orðum að jafnvel þó það yrði niðurstaða sjálfstæðisflokksins að ísland ætti að standa utan e s b væri það með leyfi forseta engu að síður mjög í samræmi við sterka lýðræðishefð í sjálfstæðisflokknum að láta málið ganga til þjóðarinnar í kjölfar viðræðna þar sem forustu hagsmuna hefur verið gætt ég tel frú forseti að það ætti að vera hægt á þessu þingi að ná góðri samstöðu um þær leiðir sem flokkarnir telja saman að séu bestar í þessu máli